Gospođo predsjednice, neosporno je da su roboti budućnost te da će nam uvelike olakšati mnoge poslove, već sada to čine. Međutim, ono što mene zabrinjava u ovom izvješću, a zbog čega sam i podnijela amandmane zahvaljujući podršci kolega, jest stvaranje pravnog statusa elektroničke osobe za robote koji donose autonomne odluke i djeluju neovisno o ljudima. Pravo proizlazi iz života. Roboti su proizvod ljudskog uma i ljudskih ruku, ali su objekti, a ne osobe. U njima nema života i ne možemo im dati status elektroničke osobe. Ljude i robote ne možemo staviti na istu razinu. Stvaranje pravnog statusa za robote uzročno posljedično bi značilo odricanje od odgovornosti njihovih proizvođača ili vlasnika. Ovo bi bio pravni presedan za koji nitko ne zna kako bi uopće bio ostvariv. Pozivam vas da glasujete za naše amandmane, a protiv stvaranja pravnog statusa za robote te da jasno ukažete na to da roboti nisu jednakovrijedni i jednakopravni s ljudima.